Señor Presidente, el Reglamento que hoy debatimos es de vital importancia para el futuro de un sector, el de la cuchillería y afines, que en mi región —la tierra del Quijote, concretamente en Albacete— supone, además de la supervivencia de más de ocho mil puestos de trabajo, un elemento de identidad y una apuesta de futuro por la artesanía como fuente generadora de empleo. Y es que el sellado Made in en los cuchillos ha sido reivindicado desde hace tiempo por colectivos sociales como Aprecu y peleado por el Gobierno de Castilla La Mancha con el apoyo unánime de su Parlamento regional.

es una apuesta por la transparencia en las reglas de juego comerciales y en la lucha contra la competencia desleal. Es aumentar la capacidad de decisión de los consumidores al elegir un producto para que tengan en cuenta no solo el precio final del mismo, sino también la marca de calidad del lugar de origen o las condiciones sociales en las que se produce. Y, sobre todo, supondrá un nuevo horizonte de optimismo para mucha gente que lo está pasando mal, pero que hoy nos mira pensando que no nos hemos mostrado indiferentes a la hora de apostar por un comercio más justo, sí, pero también por darle un valor añadido a aquellos que, además de producir, lo hacen respetando los derechos sociales y las mejores condiciones de los trabajadores europeos.